Panie Przewodniczący! Podejmując kwestię uregulowania wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży, należy pamiętać, aby były one spójne z ogólnym kierunkiem, w jakim podążają prace związane z prawami konsumentów. Określenie praw i obowiązków dwóch kontrahentów powinno być jasne i precyzyjne. Konsument pozostaje zazwyczaj bardziej narażony na stratę będącą następstwem niedookreślenia uprawnień. Z uwagi na asymetrię w dostępie do informacji wymaga on szczególnej ochrony. Nasuwają się wątpliwości czy dodatkowy instrument fakultatywny nie spowoduje komplikacji prawnych, co mogłoby znacząco pogorszyć ochronę konsumentów. Niektóre propozycje wydają się w sytuacji spornej faworyzować przedsiębiorcę, co może być szczególnie niebezpieczne przy transakcjach online. Obawiam się zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku.